Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und dadurch zeigen, dass Betrugsbekämpfung unser gemeinsames Interesse ist. In diesem Bericht gibt es viele Punkte, bei denen es für uns sehr wichtig ist, dass wir sie auch nächste Woche besprechen. Der Zustand des Amts für Betrugsbekämpfung macht uns große Sorgen, weil wir einige Punkte haben, die immer noch nicht abgearbeitet sind. Da hilft übrigens zur Erkenntnisgewinnung auch der gestern vorgestellte Jahresbericht des Überwachungsausschusses. Dort müssen wir lesen, dass der Ausschuss immer noch nicht ordentlich informiert wurde und immer nur eingeschränkt arbeiten kann. Es war ihm nicht möglich, die Fälle zu analysieren, die mehr als zehn Monate dauern, obwohl dies seine gesetzliche Aufgabe ist. Wir haben es ihm beide hineingeschrieben, dass er das tun muss. Herr Kommissar, hier hätten Sie eine wirkliche Aufgabe, das anzugehen! Dann hat OLAF immer noch keine ordentlichen Informationen über den Verbleib der abgeschlossenen Fälle. Hier sind vor allem die Mitgliedstaaten angesprochen. Was machen die europäischen und die nationalen Behörden mit den von OLAF angesprochenen Fällen?